Madame la Présidente, derrière les éclats de voix de ce matin, il y a des réalités très concrètes et des risques très concrets pour l'avenir de nos pays. Le peuple britannique a fait le choix de quitter l'Union européenne et ce choix doit être respecté, mais notre dialogue de ce matin n'aura aucune utilité s'il s'agit seulement de commenter la vie politique britannique. Il s'agit d'abord pour nous, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le négociateur, de rester vigilants et concentrés sur l'essentiel la protection de l'intérêt de tous les citoyens. En cas de sortie sans accord du Royaume Uni, nous deviendrons tous plus vulnérables face aux menaces qui pèsent sur notre sécurité, et plus fragiles dans nos capacités de défense. La coopération avec nos voisins britanniques est un élément essentiel pour nos forces de renseignements, nos forces de police et nos forces armées. Demain, nous pourrions nous trouver moins efficaces ensemble pour faire face à la menace terroriste ou pour protéger nos intérêts stratégiques. Notre économie, elle aussi, serait durement impactée dans un contexte déjà difficile et je voudrais attirer votre attention, en particulier, sur le coût important que représenterait une sortie sans accord pour les pays proches des îles britanniques. Vous me permettrez de citer la France, en particulier, qui gérerait en cas de no deal le poids que représenterait la gestion d'une frontière terrestre rétablie avec la Grande Bretagne. Dans ce désastre économique, il faut évoquer un secteur en particulier, celui de la pêche, parce que la fermeture des eaux britanniques serait une double peine que nos amis britanniques et nous mêmes nous infligerions les uns aux autres. Bref, des milliers de personnes nous regardent et attendent de nous une seule chose. Soyons responsables. Avec le regard d'un nouvel élu, je suis surpris par le tour que prennent nos débats. Nous ne sommes pas là pour refaire un match ou pour recommencer un référendum tranché par les électeurs, mais pour préparer un accord et nous comptons sur vous, cher Michel, pour continuer à travailler dans ce sens.